Ich bin auch dankbar, dass der Kommissar noch mal herausgestellt hat, welche Beispielhaftigkeit die Europäische Union hier vornimmt, also was für ein Beispiel wir international geben.

Dank auch an den Kollegen Brannen, der noch deutlich gemacht hat, dass wir die positiven Anreize herausgestellt haben, also dass wir nicht mit Ordnungsrecht kommen, sondern dass wir zum Beispiel im Bereich von langlebigen Holzprodukten einen positiven Anreiz gesetzt haben.

Ich glaube, es wird sich zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Ich danke auch den Kolleginnen und Kollegen, die klargemacht haben, dass in Wald und Landwirtschaft eine Multifunktionalität gegeben ist, also dass Ideologie hier fehl am Platze ist, sondern dass alle gesellschaftlichen Bereiche berücksichtigt werden müssen Sowohl der Wald als Lieferant von Holzprodukten, das Land als Lieferant für die Nahrungsmittelmittelproduktion, aber eben auch der gewaltige Beitrag, das gewaltige Potenzial der CO2 Einsparung, und dass wir alles erreichen können auch eine höhere Senkenwirkung, gleichzeitig Holz bereitstellen und auch die Nahrungsmittelproduktion in Europa gewährleisten. Noch mal herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die Kommission und den Rat, dass wir glaube ich ein so gutes Ergebnis erreicht haben.